hingað í ræðustól kom hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason og sakaði stjórnarandstöðuna um að vera ekki samstiga í dag mér fannst nokkuð skondið í ljósi þess að eftir að hafa hlýtt á ræðu hæstvirts forsætisráðherra og síðan á ræðu hæstvirts utanríkisráðherra valgerðar sverrisdóttur þá fannst mér ekki mikill samhljómur í þeim málflutningi þar var í annarri ræðunni talað í vestur og hinni talað í austur þar var í annarri ræðunni talað um traust samband við bandaríkin varnarsamning sem hefði sama gildi og hann hefði alltaf haft en í hinni ræðunni var talað um öryggi og samfélag við evrópu nánara samstarf innan evrópusambandsins um hinar nýju ógnir sem að steðja sem ekki verða leystar eða ekki verður mætt með hernaðarlegu samstarfi heldur með annars konar samstarfi ríkja og þá er stóra spurningin frú forseti hvert liggur leið þessarar ríkisstjórnar niður annað en þráðbeint út úr stjórnarráðinu náttúrlega ja hún liggur öðrum megin til vesturs væntanlega þó ekki jafngreiðlega og hingað til hefur verið og hin leiðin liggur til austurs

ekki ætla ég að hafa áhyggjur af því hins vegar er það svo að hér hefur opinberast algert ráðaleysi þessarar ríkisstjórnar í þessum efnum algert hugmyndaleysi

manna sem halda enn að kaldastríðsreku gangi manna sem tala enn eins og nýbúið sé að skrifa undir varnarsamninginn nítján hundruð fimmtíu og eins og við höfum þá öll verið í alþýðuflokknum að áar mínir hafi þá vitað allt um varnaráætlanirnar ég leyfi mér að efast um að svo hafi verið því vinnubrögð kalda stríðsins þau sem betur fer tíðkast að mestum hluta ekki lengur í dag þó að enn sé reynt það voru vinnubrögð leyndarinnar það voru vinnubrögð útilokunarinnar það voru þau pólitísku vinnubrögð sem skiptu öllu í svart og hvítt og annaðhvort allt í réttu liði eða röngu liði og þeir sem voru í röngu liði fengu engar upplýsingar og þannig er það enn í dag á stjórnarheimilinu hvernig má það vera að í vestrænu lýðræðisríki eru tveir kannski þrír einstaklingar sem hafa einhverja vitneskju um varnaráætlun fyrir ísland einhverja vitneskju ég ætla ekki að segja að þeir hafi á henni þekkingu eða skilning en þeir gætu haft um hann einhverja vitneskju hvernig má það vera búum við við einhvers konar einræði einhvers konar upplýst einveldi frú forseti þannig er það ekki í öðrum lýðræðisríkjum mundi slíkt aldrei líðast og ég held reyndar frú forseti að mönnum mundi ekki detta það í hug að koma málum þannig fyrir að tveir þrír einstaklingar hefðu upplýsingar sem stjórnarandstaðan lýðræðislega kjörnir fulltrúar í utanríkismálanefnd sem undirgengist hafa trúnaðarskyldu nefndarinnar fá ekki í þessari afstöðu felst í raun svo mikil lítilsvirðing gagnvart kjörnum fulltrúum þjóðarinnar og gagnvart stjórnarandstöðu í lýðræðisríki að mann setur hljóðan

nokkuð í lausu lofti vegna þess hvernig þessi mál hafa lagst menn eru nokkuð áttavilltir við höfum í raun ekki farið í gegnum þá umræðu sem þarf að fara til að marka okkur stöðu og erindi á alþjóðlegum vettvangi sú vinna er öll eftir og sú vinna bíður væntanlega nýrrar ríkisstjórnar þegar þar að kemur í þá vinnu munum við fara fagnandi enda kemur samfylkingin mjög vel undirbúin til þess verks mjög vel undirbúin það sem þó liggur fyrir hér er að áfram er varnarsamningurinn þannig í fullu gildi að herinn er farinn en hann er samt ekki farinn ég fæ ekki betur séð frú forseti en menn hafi hér fullt aðgengi að landinu landssvæði öllu ekki bara varnarsvæðum til þess að koma og fara að vild samkvæmt eigin skilgreiningum skilgreiningum bandarískra